De Russische leider, de heer Putin, showt graag met allerlei dieren, zoals paarden, tijgers en luipaarden. Op die manier moet iedereen geloven dat Putin een hele sterke man is die alles aankan.

Deze laatsten zijn zelfs begonnen om vliegtuigmetaal weg te halen! Putin moet laten zien dat hij écht wat aankan.

Dan kan er onderzoek gedaan worden en kan er recht gedaan worden.